Monsieur le Président, je voudrais en préambule, rappeler à Monsieur Bullmann et à un certain nombre de personnes qui se sont émues des propos de notre collègue Kamall qu'il ne se passe pas une séance plénière, pas une journée de séance plénière où, dans les rangs de la gauche ou des libéraux, nous n'entendions un torrent d'insultes et de propos agressifs et outranciers nous accusant d'extrémisme, en particulier à l'égard de tous ceux qui, à l'instar de notre groupe défendent simplement une autre conception de l'Europe. Nous sommes, nous, partisans de la liberté, et notamment la liberté d'expression. Vous, vous ne supportez pas, vous ne supportez pas qu'on puisse avoir une autre vision que la vôtre de la construction européenne. Le Conseil européen de la semaine dernière a traité de trois sujets, intimement liés migration, sécurité intérieure et relations extérieures.

Au paragraphe suivant, le texte des conclusions indique qu'il convient, je cite, d'en faire davantage pour faciliter les retours effectifs.

Ainsi, alors que la France compte des centaines de milliers de clandestins sur son sol, son gouvernement se montre incapable de se faire respecter. Il existe bien, c'est vrai, quelques accords bilatéraux, entre l'Espagne et le Maroc, par exemple, mais ils sont d'autant moins appliqués que l'Union européenne se refuse à conditionner ses aides financières à la maîtrise effective des flux migratoires. Pire, en juillet dernier, la Commission a saisi la Cour de Luxembourg pour que la Hongrie abroge sa loi contre les associations de gauche qui aident à l'installation des clandestins. Dès lors, quelle peut être votre crédibilité quand vous prétendez vouloir faciliter les retours effectifs des immigrés illégaux?